Monsieur le Président, même si ce rapport ne s'attaque qu'aux conséquences du mal, il va dans le bon sens.

Combien de catastrophes humaines et environnementales, combien de marées noires auraient pu être évitées si nous avions sérieusement combattu ce dumping, qui est l'une des armes de la mondialisation ultralibérale! Les mesures préconisées par ce rapport sont de bon sens. Encore faudrait il maintenant que l'Union et les États membres affirment et appliquent tous les mêmes normes, recrutent et forment le nombre nécessaire d'inspecteurs pour que ces mesures ne restent pas lettre morte des mesures préconisées qui vont se heurter aux politiques de réduction massive des dépenses publiques imposées par la Commission et le Conseil. Très vite également, nous devrons aborder la question des pavillons de complaisance, qui sont un des cancers de notre Union, au même titre que les paradis fiscaux.